Timmermans, d'une certaine façon, est plus franc. Le monde est face à une crise humanitaire.

un million d'entre eux arrivés en Europe et la solidarité européenne, zone économique la plus riche du monde, est égale à zéro ou presque.

Loin de tarir les migrations, vous allez les rendre encore plus dangereuses.

Aujourd'hui, comment osez vous nous dire que le modèle des passeurs a vécu?

Je ne vois pas le changement, la révolution, je vois le cynisme, y compris par les ponctions sur le FED au bénéfice de pays comme l'Érythrée et le Soudan, et nous en voyons aujourd'hui les dégâts.